Señora presidenta, fui la encargada de elaborar la opinión de la Comisión LIBE. A pesar de que solo era una opinión, los ponentes de opinión alternativos y yo misma quisimos hacer un trabajo integral, ocupándonos de toda la propuesta legislativa e ir más allá de lo que presentaba la Comisión Europea en abril del año pasado.

Hemos conseguido atajar la fragmentación de la protección a los denunciantes en la Unión Europea, incrementando la seguridad jurídica. Hoy en día, los denunciantes siguen siendo silenciados y muchas veces no se atreven a comunicar por miedo a represalias, pero con esta Directiva esperamos haber empezado a acertar para que estén protegidos con canales seguros de denuncia. También protegemos las fuentes del periodismo de investigación. Protegemos el deber cívico de denunciar, para que no sea un acto de heroísmo. Se añade una capa extra de salvaguardia del interés público, porque el trabajo de la Comisión de investigación PANA en este Parlamento no habría sido posible sin los papeles de Panamá.

Son las tripas de las grandes evasiones fiscales, de los grandes delitos que debilitan nuestra democracia y las arcas públicas.